Der Bericht des Kollegen Pons konzentriert sich vor allem auf die Haltung des Parlaments zum Spitzenkandidaten Verfahren und zwar vor dem politischen Hintergrund, dass im Rat jegliche Rechtsgrundlage für einen solchen verhindert werden soll. Der gerade diskutierte Bericht zur zukünftigen Zusammensetzung des Parlaments beeinflusst ja dieses Verfahren, weil er das Thema der transnationalen Listen und damit in der Konsequenz auch das Amt des Spitzenkandidaten thematisiert. Zur Haltung des Rates werden wir hoffentlich heute Nachmittag etwas erfahren, und ja, die Abstimmung hier im Haus zur Zusammensetzung des EP ist auch noch nicht erfolgt. Damit stellt sich für mich eine weitere Frage, und zwar das Problem der Teilnahme von Kommissaren am Wahlkampf. In dem Land, aus dem ich komme, ist der politische Wettbewerb im Rahmen von Wahlen verfassungsrechtlich unvereinbar mit einer gegebenenfalls parteiergreifenden Einwirkung von Staatsorganen oder deren Funktionsträgern? Wähler sollen sich ihre Meinung frei bilden können, und dies führt bei uns zu einem Neutralitätsgebot.

Aber das Neutralitätsgebot sollte analog gelten.

Konflikt und auslegungsfrei und öffentlich nachvollziehbar kann dies nur auf dem Weg einer unbezahlten Freistellung von Kommissaren von ihren Aufgaben erfolgen.